Señora presidenta, señor comisario, este debate que estamos teniendo hoy aquí responde a unos dramáticos hechos acontecidos en Nigeria, el día de Navidad, en el que se asesinó a sangre fría a fieles cristianos por el mero hecho de querer profesar su fe. Estamos hablando hoy y estamos teniendo este debate hoy porque ha ocurrido este terrible ataque contra los cristianos en Nigeria. No es un ataque aislado, son ataques que se están dando a lo largo del tiempo, ante la pasividad de las autoridades en Nigeria.

Por supuesto que Nigeria tiene otros dramas y que Boko Haram, por supuesto, está asesinando a musulmanes y a judíos. Pero este caso —y esta Resolución— trata de un drama que está ocurriendo, que es la persecución a los cristianos en el mundo, y no debemos apartar el foco. Y lamento ver cómo, cuando se ha negociado esta Resolución, había más interés, más énfasis, en quitar la palabra cristiano de la Resolución que en hablar de lo que había ocurrido, que en poner el foco en los hechos tan tremendos que están ocurriendo. En el último Pleno hablamos de los ataques que ocurrieron en Burkina Faso, y hoy lamentamos lo ocurrido en Nigeria, y, por supuesto, quiero mandar mis condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Pero quisiera aprovechar los últimos segundos que me quedan para recordarles simplemente unas cifras, para que entendamos que verdaderamente estamos viviendo una persecución de cristianos en el mundo, ante la cual la Unión Europea no puede permanecer impasible. Debe reaccionar, porque estamos hablando de los valores de Occidente, de los valores judeocristianos sobre los cuales se construyó el proyecto europeo.

Debemos reaccionar y defender los valores de esta Unión, los valores judeocristianos, que son sobre los que se sustenta esta